W tym kraju zaledwie 7 obywateli stanowią Polacy, choć oczywiście w niektórych regionach jest ich więcej. Jest rzeczą bardzo przykrą, że przed rokiem 2004, przed wejściem Litwy do Unii Europejskiej, mniejszość polska cieszyła się tam większymi prawami niż obecnie.